Quisiera resaltar, como hice en mi primera intervención, que no soy en absoluto partidario de llevar a cabo debates sobre una materia tan compleja y tan sensible como es la lucha antiterrorista después de los atentados o de los presuntos atentados. Es evidente que tenemos que examinar estos atentados o estos presuntos atentados para saber qué falló en nuestros sistemas de seguridad, pero no lo es menos que, como se ha señalado reiteradamente esta tarde aquí, la política antiterrorista tiene que ser una política meditada, sosegada, bien estudiada, que se aplique proporcionalmente. Si adoptamos medidas que acaban socavando nuestros principios, estamos, probablemente, cometiendo un gran error. Por eso, hay que analizar, por ejemplo, lo que pasó en Detroit, para tratar de evitar los errores, pero no debemos actuar compulsivamente detrás de cada atentado, porque esto nos llevaría, probablemente, a adoptar medidas que, en algunos casos, sencillamente, no tendrían sentido.

Tenemos una buena estrategia para combatir el terrorismo en la Unión Europea. Una estrategia que en los últimos años ha demostrado su eficacia no hay más que repasar las distintas actuaciones de las fuerzas de seguridad en los distintos países y comprobar hasta qué punto esas actuaciones nacen, en muchas ocasiones, de la aplicación de esa estrategia común de la que nos hemos dotado desde hace ya algunos años.

Es verdad que lo más importante ante el terrorismo es prevenirlo es evitar atentados. Y por eso estamos concentrando nuestros esfuerzos comunes —repito— en la prevención.

Nos preocupa analizar el conjunto de las políticas que en cada uno de los países estamos llevando a cabo para evitar estos procesos de radicalización, que, ciertamente, están en la base de una buena parte de los atentados terroristas que hemos sufrido en los últimos años.

Aquí se ha señalado en varias ocasiones lo importante no es transmitir toda la información que uno tiene, lo importante es transmitir la información relevante para aquel que la va a recibir.

No se trata de atiborrarnos de información. Se trata, justamente, de tener mecanismos de gestión de esa información que haga ese intercambio especialmente eficaz. Y en los últimos tiempos estamos mejorando mucho en la Unión Europea también en esta materia. Nos hemos dotado de una estrategia cuya puesta en marcha va a permitir, por ejemplo, que nuestros sistemas de intercambio de información funcionen mejor y, cuando hablo de intercambio de información, estoy pensando en Europol, estoy pensando en Eurojust, estoy pensando en el funcionamiento del COSI, al que se han referido en este Parlamento algunos de sus miembros, estoy pensando, en última instancia, en intercambiar información y hacerlo cada vez más eficazmente. Y, por último, es verdad que la polémica de los escáneres corporales está encima de la mesa, y, creo, como he dicho en la primera intervención y como han dicho también el Comisario y la Comisaria, que se trata de un tema que tenemos que abordar y lo ideal sería que encontráramos una formulación europea común compartida. Es verdad que, si no la encontramos, cada país va a poder establecer sus propias políticas y, probablemente, aunque la encontráramos, podría haber países que, en el marco del Derecho propio, pudieran establecer sus propias políticas. Pero qué duda cabe de que una posición común sobre esta materia nos ayudaría extraordinariamente.

en segundo lugar, su compatibilidad o no con los derechos fundamentales, las libertades individuales y, en tercer lugar, su compatibilidad o no con la salud de aquellos que van a pasar a través de los mismos. Creo que son los tres temas que tenemos que estudiar. Una vez que tengamos los informes encima de la mesa, adoptaremos una posición común que pienso que es necesaria. Señor Presidente, agradezco una vez más las intervenciones que ha habido en esta Cámara que considero de extraordinaria utilidad para los trabajos del Consejo.